Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrter Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es wird in Europa eine ganze Menge krimineller Energie aufgebracht, um entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um ihren Lohn zu bringen. Das artet in Methoden der Lohnsklaverei aus, wie sie auch auf deutschen Schlachthöfen dokumentiert sind. Mit dieser Umsetzungsrichtlinie soll sichergestellt werden, dass entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den gültigen Mindestlohn im Einsatzland wirklich bekommen. Wir können gerne darüber streiten, ob die Umsetzungsrichtlinie das ideale Instrument dazu ist. Fakt ist, dass wir als Mitentscheider das rechtliche Instrument so gestaltet haben, dass die Situation sich für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessert. Wir haben ihr Recht auf Information festgeschrieben, wir haben die Mitgliedstaaten verpflichtet, Stellen einzurichten, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über ihre Rechte informiert werden.

Die Mitgliedstaaten werden verpflichtet zusammenzuarbeiten, um Betrug aufzudecken und zu bestrafen.

Erstmalig und das möchte ich nochmals betonen erstmalig im EU Recht gibt es überhaupt eine Generalunternehmerhaftungsklausel. Wir wissen, dass nur 8 Mitgliedstaaten so etwas bisher haben, 20 nicht. Deshalb ist es ein wichtiger erster Schritt für dieses wichtige effiziente Instrument.

Die Mitgliedstaaten können ihre Kontrollen selbst entscheiden. Es wäre deshalb ein großer Fehler, gegen diese Richtlinie zu stimmen.